Pane předsedající, já pokládám za mimořádně nešťastné, když na pozadí diskuze o porušování lidských práv ve vybraných zemích, případně o určitých případech, probíhá národní diskuze. To skutečně je mimořádně nešťastné, ba dokonce trapné a já děkuji panu předsedajícímu, že tuto debatu utnul.

Pokud jde o Somálsko, je to země dlouhodobých konfliktů, které mají dopad na civilní obyvatelstvo. Hovoříme o únosech, masakrech, občanská práva jakoby vůbec neexistují, naopak se projevuje beztrestnost, nulový právní stát a samozřejmě žádná lidská práva. Toto je mimořádně odsouzeníhodné a já chci vyjádřit soustrast s miliony obětí v rámci těchto konfliktů a chtěl bych podpořit paní vysokou představitelku Mogheriniovou, aby jednala se somálskou vládou a snažila se ochránit alespoň to civilní obyvatelstvo.